Señor presidente, quiero recordar que el Tratado de Lisboa fue una inteligente solución al fracaso de la Constitución, pero quiero recordar a mis colegas que el Tratado ha sido ratificado por el pueblo europeo, porque muchos países lo habían aprobado ya —la propia Constitución Europea—. En ese sentido, quiero recordar que el Tratado de Lisboa representa en sí mismo una solución a lo que ha sido una tormenta perfecta de la Unión Europea. Europa ha pasado una tormenta perfecta en los últimos años, y el Tratado de Lisboa ha servido para navegar por esas aguas turbulentas de crisis económica, crisis migratoria, terrorismo, etcétera.

Es más, tiene recorrido, porque todavía hay que profundizar en él. Y, es más, tiene que ser cambiado en algunas cosas que la experiencia nos está demostrando que reclama cambios.